Pittella nous avions conclu un accord entre plusieurs groupes pour que nous soient demandées à la fois une demande de résolution et une demande de mission en Hongrie.